Monsieur le Président, on nous avait annoncé une grande avancée pour l'Europe sociale sur les transports routiers. En réalité, pour l'Europe sociale, il faudra repasser car les votes ont montré qu'il y a une majorité ici, dans ce Parlement européen, pour la casse sociale, pour le dumping, pour toujours plus de concurrence déloyale et toujours plus de libéralisation dans le secteur des transports de marchandises. Mais pire encore, les votes ont montré la volonté de continuer à casser les droits des travailleurs routiers. En réalité, pour l'Europe sociale, il faudra attendre encore et je crois que dans le cadre des traités actuels, cela est malheureusement impossible.